Der Wohlstand eines Landes sind die Werte, die die Menschen mit ihrer Arbeit schaffen. Dazu muss künftig auch gesellschaftliche Arbeit stärker gezählt werden. Die Menschen wollen im Alter ordentlich und sicher versorgt sein. Nun hat die Krise gezeigt Einzig öffentliche und staatliche Renten sind verlässlich und stabil. Betriebliche und private Vorsorge dagegen sind millionenfach in den Risiken der Börse untergegangen. Es wäre nachgerade absurd, die Altersversorgung der Menschen noch stärker auf private und kapitalgedeckte Systeme abstellen zu wollen.

Sie zahlen für eine brutale Sparpolitik auch in der Regie der Europäischen Union. Jetzt sollen sie auch noch mit Rentenkürzungen und höherem Renteneintrittsalter die Haushalte sanieren! Schon die bisherigen Rentenreformen führen zu wachsender Altersarmut. Dagegen hilft nur die Stärkung von sicheren öffentlichen Pensions und Rentensystemen.